herra forseti ég held að það sé þannig þegar staðan er orðin svona eins og hún blasir við okkur hér í dag þegar við þurfum að horfast í augu við skuldir sem ekki eiga sér hliðstæðu í manna minnum þá hvílir sú ábyrgð á kjörnum fulltrúum að líta fyrst í eigin barm áður en þeir fara að leggja óþarfa klyfjar á þjóðina

við það sem framundan er á almennum markaði þar sem menn eru draga saman í launakostnaði þar sem fólk er að sætta sig við lægri laun heldur en það hafði fyrir mánuði síðan að þá séum við hjá ríkinu ekki að ganga fram fyrir skjöldu með há laun fyrir einstaka aðila varðandi eftirlaunafrumvarpið eða lögin þá vil ég segja að það er óumdeilt að þessi lagasetning hefur haft mikil áhrif í þjóðfélaginu og mörgum hefur gramist mjög hvernig að þessu var staðið þessi ríkisstjórn hefur haft það á stefnuskrá sinni alveg frá því hún tók við að endurskoða þetta